Er beschreibt ganz konkret die Lage Mit dem fortschreitenden demografischen Wandel verschlechtert sich gerade die Situation der älteren Frauen dramatisch. Die Zukunft ist alt, sie ist arm, und sie ist dazu auch noch weiblich. Frauen haben eine kürzere berufliche Laufbahn, mit Unterbrechungen durch Kindererziehung und Pflege. Und sie verdienen im Durchschnitt weniger als Männer. Die Arbeitslosenrate liegt bei Frauen höher als bei Männern, und Frauen sind viermal öfter teilzeitbeschäftigt. Sie arbeiten sehr wohl, aber nicht immer werden sie bezahlt. Das niedrige Lebenseinkommen von Frauen wirkt sich auch auf ihre Rente aus und erhöht das Risiko der Altersarmut. Der Bericht zeigt aber auch die positiven Aspekte. Ältere Menschen stellen eine enorme kulturelle, gesellschaftliche und berufliche Bereicherung dar. Ihr Beitrag zur Gesellschaft wird allzu oft übersehen, und das umfassende Engagement wird nicht genug in Anspruch genommen. Die gesellschaftliche Herausforderung besteht heute darin, die Menschen entsprechend ihrer Möglichkeiten zu würdigen, sie länger auf dem Arbeitsmarkt zu halten und dafür zu sorgen, dass sie noch lange, nachdem sie in Rente gegangen sind, gesund, aktiv und unabhängig bleiben.